Zabierając głos w debacie poświęconej zasobom własnym Unii, chciałbym przypomnieć, że kompromis w tym zakresie osiągnięty na lipcowym posiedzeniu Rady opierał się na kilku zasadach, które tutaj w Parlamencie powinniśmy szanować. Po pierwsze, nowe źródła dochodów budżetu Unii nie powinny bezpośrednio obciążać budżetów państw członkowskich, lecz powinny być związane z korzyściami osiąganymi ze wspólnego rynku, a więc w pierwszej kolejności powinien to być podatek cyfrowy czy podatek od transakcji finansowych. Przyjęta przez Radę opłata od nieprzetworzonego plastiku uzyskała konsensus tylko dlatego, że została zaproponowana na względnie niskim poziomie oraz wprowadzono mechanizm ograniczający jej regresywność. Po trzecie, Rada odrzuciła wprowadzenie zasobu własnego opartego na wpływach z ETS, bo to dochód budżetów krajowych, z którego środki przeznaczone są na działania związane z realizacją polityki klimatyczno energetycznej Unii. Tylko podtrzymanie tych ustaleń przez Parlament daje szansę, że zostaną one przyjęte przez parlamenty 27 krajów członkowskich.